Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Herren Kommissare! Wie wichtig die Kohäsions und Regionalpolitik für das Zusammenleben und Zusammenwachsen in Europa ist, muss ich nicht extra betonen. Ich glaube aber auch, die Regionalpolitik und Kohäsionspolitik der Zukunft muss sich verstärkt den Städten widmen.

Gleichzeitig spüren sie aber im Moment ganz besonders ökologische, ökonomische und soziale Probleme. Daher meine ganz konkrete Frage an Herrn Kommissar Hahn Welche Möglichkeiten sehen Sie, um die städtische Dimension hervorzuheben? Ganz konkret, Herr Kommissar Sie hatten kürzlich bei einer Veranstaltung hier im Hause angedeutet, dass Sie sich einen bestimmten Prozentsatz vorstellen können, der von den Regionalgeldern reserviert ist, gerade um die städtische Dimension hervorzuheben.